20. Es hat eine Blockade im Rat gegeben, auch wegen massiver wirtschaftlicher Interessen, und deshalb haben wir jetzt einen schwachen Kompromiss, in dem 60 Milligramm als Grenzwert jetzt festgeschrieben sind. Das kann uns nicht zufriedenstellen, denn wir müssen uns ja klarmachen Was einmal als Düngemittel in den Boden kommt, wird irgendwann auch langfristig mal in den Nahrungsmitteln enden. Deshalb kann uns dieser Kompromiss nicht zufriedenstellen. Deshalb sind wir froh, dass die Kommission das in ein paar Jahren überprüfen muss und wir dann hoffentlich zu ambitionierteren Zielen kommen. Trotzdem stimmen wir dem zu, weil wir jetzt einfach sagen Dreißig Jahre diskutieren wir darüber, und jetzt haben wir endlich mal ein Ergebnis in der Hand das ist immerhin schon mal was und wir haben einen Grenzwert. Aber wir müssen uns auch klarmachen Die Blockadehaltung des Rates war hier alles andere als eine gute Sache.

Aber ich betone noch mal Das kann nur der Anfang sein, denn am Ende müssen wir wirklich zu dem 20 Milligramm Grenzwert kommen und dürfen jetzt nicht bei 60 stehenbleiben.